Verehrter Herr Kommissar Vella, liebe Frau Kollegin Engström, herzlichen Dank auch für Ihr Engagement, gerade was die Verordnung über die Genehmigung der Fischereitätigkeit von Fischereifahrzeugen der Europäischen Union außerhalb der Unionsgewässer betrifft, aber die Verordnung gilt gleichfalls auch für Fischereifahrzeuge aus Drittstaaten, die in Unionsgewässern fischen. Deshalb müssen wir schon abwägen, und ich halte es für sehr vernünftig, dass hier ein Register über die Fanggenehmigungen angelegt wird und auch die Überwachung der Außenflotte sichergestellt ist und dass man die Genehmigung dafür erhalten muss, in den entsprechenden Fanggebieten operieren zu dürfen.

Ob es um die Seychellen, Madagaskar, Mauretanien, Grönland oder Westafrika geht Das haben wir alles miteinander besprochen. Deshalb ist es eigentlich nur vernünftig und sinnvoll, dass die Grundverordnung, die bei uns in den Unionsgewässern angewendet wird, auch außerhalb, in den Drittstaaten, in denen wir Fanggenehmigungen haben, in der operationellen Arbeit Anwendung findet. Da ist natürlich die Anlandeverpflichtung dabei, und da sind die TACs und Quoten auf wissenschaftlicher Basis, MSY und andere Referenzgrößen und natürlich auch die Kontrollinstitution dabei. Aber weil immer wieder darüber debattiert wird, dass Europa mit einer Riesenflotte auf den Weltmeeren arbeitet und dort die Bestände zerstört China und Indonesien und Indien gemeinsam haben mehr als 50 der Wildfänge und der Aquakultur, Herr Präsident!